það sé sex hundruð fertugasta og áttunda mál hæstvirtur forseti

fjallað um þetta mál og fengið á sinn fund martin eyjólfsson og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og guðjón axel guðjónsson og lárus ólafsson frá

þessi þingsályktunartillaga er flutt til staðfestingar ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og fimm

samninginn um evrópska efnahagssvæðið í nefndinni var sérstaklega rætt um möguleika íslands til að fá undanþágur frá

þessarara þingsályktunartillögu þeim gerðum sem þar er fjallað um vegna smæðar íslenska markaðarins og einangrunar iðnaðarráðuneytið skilaði nefndinni greinargerð um innleiðingu raforkutilskipunar í íslenskan rétt þar sem nánar er gerð grein fyrir aðdraganda að upptöku gerðanna í e e s samninginn innleiðingu þeirra í íslenskan rétt og möguleikum íslands á undanþágum frá einstökum ákvæðum gerðanna meiri hluti nefndarinnar og raunar nefndin öll leggur áherslu á að undanþáguheimildir gerðanna verði nýttar eins og kostur er fyrir íslenska raforkumarkaðinn innleiðing gerðanna kallar á lagabreytingar hér á landi háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson þórunn sveinbjarnardóttir og jón gunnarsson rita undir álitið með fyrirvara en steingrímur j sigfússon var